Madame la Présidente, la directive portant sur les risques liés à l'exposition à des substances cancérigènes ou mutagènes est très importante puisqu'elle va constituer un bouclier supplémentaire pour les travailleurs.

Claude Rolin, pour son travail et sa capacité d'écoute. Au terme d'un long travail, il a été ainsi obtenu que les fumées de diesel soient inclus dans la législation européenne, protégeant ainsi 12 millions de travailleurs de celles ci. Ce processus que nous avons engagé doit se poursuivre et être constamment ouvert aux représentants des travailleurs et il faut que prime en permanence le principe de précaution. Ceci implique qu'on revalorise la médecine du travail, qui doit avoir les moyens de faire de la prévention.

Encore qu'on ne connaisse pas toutes les conséquences, notamment pour les enfants, alors que se multiplient les scandales sanitaires. J'en profite d'ailleurs pour signaler de nombreux cas, dans mon pays et dans ma région, d'enfants naissant sans bras aux mains, des cas dont on ne connaît pas exactement les causes et pour lesquels il faudrait diligenter des enquêtes, y compris de la part des institutions européennes. En toute chose, il faut choisir la vie au lieu de la concurrence et de la compétitivité, qui priment trop souvent dans nos institutions.